Hvala. En lep pozdrav vsem. Zdaj v predlogu obeh zakonov, Nove Slovenije vidim kar nekaj, pomanjkljivosti in težav pa jih bom potem kar naštela. Kot prva je predvsem neenakost. Torej. V predlogu sprememb zakonodaje se govori o obrtnikih in podjetnikih. Kaj pa torej za ostale delodajalce? Ali bomo povzročali dodatne neenakosti? Kot drugo, finančne posledice. Predlagatelj pravi, da gre za petdeset milijonov. V lanskih razpravah sem videla, da se je govorilo o šestdesetih milijonih. Zavod za zdravstveno zavarovanje pravi, da gre celo za sedemdeset milijonov. Zdravstvena blagajna že sedaj ni v dobri kondiciji. In če ji, torej če jo obremenimo dodatno še s temi stroški, se moramo zavedati, ali bo prišlo do zmanjšanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej krčenje pravic vsem zavarovancem, ali pa za višje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Moje mnenje je tudi, da je strošek, da strošek delovne sile mora biti enak za vse delodajalce ne glede na obliko podjetja. Še posebej zaskrbljujoče pa se mi zdi to, da bi lahko s te s to spremembo povečali prekarnost. O prekarnosti govorimo nonstop, da jo moramo zmanjšati. Bojim se, da bi jo s tem še povečali, in sicer zakaj. Še več podjetij bi sililo, svoje zaposlene, da odprejo svoj espe, in se na ta način torej še bolj, torej, ognejo stroškom bolniških, kajti podjetja bi potem v tem primeru imela višje stroške, velika podjetja, ne, se pravi, bi krila bolniške stroške do trideset delovnih dni, mali espeji bi pa imeli potem do petnajst dni. To vsekakor ne more, jaz mislim, da bi naredili s tem večjo škodo. Obstoječa ureditev glede samega obdobja, obdobja, torej, dni, kolikor delodajalec plačuje stroške bolniških, je primerljiva z drugimi evropskimi državami. Že sedaj pa je možno izpad dohodka tudi zavarovati pri komercialnih zavarovalnicah. Menim tudi, da skrajšanje obdobja bolniških nadomestil lahko zmanjša odgovornost delodajalcev za skrb in zdravje delavcev. Enako je tudi v primeru regresnih zahtevkov. In še nekaj bi želela poudariti. Torej Nova Slovenija se sklicuje le na obrtnike in podjetnike, Zakon o delovnih razmerjih pa v petem členu jasno piše, kdo so delodajalci. In delodajalci so vsi, ki zaposlujejo kakšnega delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Torej, ali bi to potem sprejeli za vse delodajalce, kakšne finančne posledice bi bile to, vsekakor to ne bi bilo vzdržno za zdravstveno blagajno. Mi v vladi se moramo obnašati odgovorno in skrbeti tudi za to, da bodo državne blagajne vzdržne. Vsekakor se zavedam problematike, ki jo Nova Slovenija izpostavlja, in res upam, da se bo to uredilo v novi zdravstveni zakonodaji, kot je na začetku napovedal tudi minister za zdravstvo. Hvala.